De ooit geheime afspraken van de Luxemburgse belastingdienst hebben een storm van verontwaardiging ontketend en de aanpak van belastingontwijking dichterbij gebracht. Het principe is dat bedrijven belasting betalen waar ze winsten maken.

Als het principe is dat beloningen fair moeten zijn en ik voeg eraan toe dat de top van het bedrijfsleven het voorbeeld geeft dan is dat principe loos en ledig als daar geen informatie over is. Daarom is het van belang dat de verhouding tussen de top en de gemiddelde werknemers gerapporteerd wordt. Ik denk dat transparantie nog verder uit te werken is.

Transparantie is een machtig wapen en dat laat het Europees Parlement zien.